Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cela fait plusieurs années que, face aux lacunes de la directive carte bleue de 2009, nous demandons une réforme ambitieuse de ce texte et que nous disons, notamment mon groupe parlementaire, qu'il y a urgence à ce que l'Europe se dote d'une véritable politique efficace en matière d'immigration légale, d'intégration réussie, tout en luttant à la fois contre l'immigration irrégulière et le travail clandestin. Quatre points rapidement pour cela, il nous faut réexaminer vraiment en profondeur cet instrument législatif comme vous l'avez souligné, Monsieur le commissaire éviter que nous procédions à une réforme en demi teinte, comme assez souvent, malheureusement, nous le faisons et qui aboutit à ce que nous remettions l'ouvrage sur le métier, quelques années après, pour l'adapter à la situation.

Deuxième point il nous faut adapter le dispositif en mettant en place des quotas d'immigration légale pour l'Union et le faire pays par pays, secteur par secteur, selon les besoins de l'économie européenne, cela, par exemple, troisièmement, avec un portail européen contenant les informations sur les besoins, sur les offres d'emplois dont l'Union a besoin pour que le système fonctionne de manière fluide, correctement et efficacement.